Hvala za odgovor, ministrica. Sama ste omenila, da je problem zelo pereč in bi se dotaknil še predvsem obstoječih domov za ostarele. Tukaj ste dali tudi normativ, za, da se do leta dva enaindvajset tudi zmanjšajo, zmanjšajo postelje v sobah, ne. Edino če ga, se ga bo podaljšalo. So obstoječi domovi, ki imajo po pet, pet, postelj v sobah. Naj bi bilo največ dva, eventualno tri - mogoče, ne. In, sami domovi pa tega denarja nimajo, da bi da bi to preuredili, ne, oziroma zelo težko, ne. Že tudi v našem kraju - to je za zadnji dom, ki ste ga naredili pred dvajsetimi leti, v Trebnjem so takih, je takih sob veliko. In, sam dom nima denarja, da se to preuredi, ne, oziroma zelo težko. Država bi morala prav za take namene tudi nabrati oziroma rezervirati denar, da se pomaga. Tudi za DIB je bil vam poslano, pa ni bilo, ne vem, odgovor, da bo kdaj kasneje. Zato bi glede na čakajoče v Sloveniji, mislim, da mora biti poudarek zelo velik, da se na vseh področjih, na vseh koncih oziroma v več smereh pomaga, da se ta, da se to zmanjša. Hvala za odgovor.